Ils se sont mis en grève parce qu'ils ont vu des taxis automobiles arriver sur le marché.

Aujourd'hui, il y a une industrie automobile en Europe.

Pardon, mais les plateformes sont la clé de l'économie moderne.

Monsieur le Commissaire, permettez moi de ne pas être tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai, vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a pas de vide juridique, il y a des lois, heureusement, mais il me semble qu'un certain nombre de ces lois, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, si vous tapez Dar al Islam sur Google, en première page, vous avez le journal de Daech qui vous explique comment on tue quelqu'un, comment on fait un attentat, etc.

Par conséquent, je pense qu'il y a un problème et qu'il faut trouver des solutions.

Nous ne voulons pas forcément légiférer, mais nous voulons des règles.

Je partage aussi les préoccupations des uns et des autres.

Il a raison. Il ne faut pas de surréglementation, mais il faut trouver des solutions parfois législatives à des sujets qui sont fondamentaux.